Jednym z priorytetów unii energetycznej jest zapewnienie wszystkim państwom członkowskim bezpieczeństwa energetycznego. Mimo to nadal obserwujemy działania zmierzające w kierunku przeciwnym, takie jak próby wyłączenia projektu Nord Stream 2 z zakresu stosowania trzeciego pakietu energetycznego. Jest to sprzeczne z zasadami solidarności energetycznej i szkodliwe dla całej Unii Europejskiej. Mówiąc o bezpieczeństwie, powinniśmy zagwarantować odbiorcom ciągłe dostawy niedrogiej energii. Możemy to realizować przez stabilne wykorzystanie własnych źródeł energii, w przypadku Polski węgla. W tym kontekście należy docenić inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz regionów węglowych, w tym Śląska. Złym rozwiązaniem jest zaproponowanie w przepisach dotyczących rynku mocy wyśrubowanego limitu 550 g dwutlenku węgla na kilowatogodzinę.